Pero no nos olvidemos de los compromisos reales con la sociedad europea. El primero de ellos la igualdad. Y es que la Comisión de Presupuestos rechazó las líneas presupuestarias que propuso la campaña MeToo contra el acoso sexual en el Parlamento Europeo. El segundo la transparencia. La Comisión de Presupuestos también tumbó las enmiendas que pedían más transparencia en las partidas de los diputados, recortar escalas salariales —las más altas— en lugar de despedir gente, o recortar ciertas comodidades innecesarias. Y es que yo me pregunto ¿acaso los culos de los diputados no pueden volar durante dos horas en clase turista?

Para la juventud es cada vez más difícil encontrar un futuro estable. Y es que hace falta inversión directa de Europa en transformación e impulso del tejido productivo y en la economía de los cuidados. Hay más prioridades, por supuesto, pero la pregunta será ahora si abandonaremos la senda de la austeridad o seguirán por ese...